Dit kaartenhuis is ingeklapt. De schuldencrisis wordt met nieuwe schulden bestreden.

De economie van die landen moet nu onder de zweep door en vele jaren constant keihard groeien om er weer bovenop te komen. Dat gaat niet lukken, Voorzitter.

Tijd dus voor crisisaanpak